Sądzę, że powinniśmy otwierać kolejne rozdziały negocjacyjne, i to właśnie dlatego, żeby pokazać naszym kolegom, politykom tureckim, rządowi i parlamentowi tureckiemu, gdzie dokładnie tkwi problem, gdzie są pewne niedociągnięcia, braki, gdzie ich polityka jest błędna. Myślę, że w toku negocjacji